Hvala lepa. zdaj pravzaprav že tretjič debatiramo o tem vprašanju v tem državnem zboru in tudi jaz bi se najprej odzvala na vse tiste poslance, ki so že več mandatov tukaj, pa se danes govorili, da nismo bili sposobni sanirati tega vprašanja v doslej v petih letih, seveda nismo ga bili oziroma niste ga bili, jaz sem samo slabo leto tukaj, sposobni sanirati zato, ker nihče ne želi popustiti, in tudi kompromisni amandma, ki ga je na seji odbora dala LMŠ, je pokazal, da je za to stran parlamenta sprejemljiva samo rešitev popolnoma stoprocentno s financiranje, samo ta rešitev, to je razprava do zdaj pokazala, zdaj pa poglejmo, ta razprava je vedno bolj pravna, vedno bolj se vsi na zakonodajno-pravno službo sklicujemo pa na pravne strokovnjake, kar je normalno, jaz to tudi poudarjam, ker gre za uresničevanje odločb ustavnega sodišča, ki je pač napisana v pravnem jeziku, ampak pojdimo zaradi gledalcev naših morda na začetek, kaj pravi sedeminpetdeseti člen ustave. Sedeminpetdeseti člen ustave pravi: "Izobraževanje je svobodno," okej, "osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev," to je ta ključni del, in "država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo." Te tri stavke je že dvakrat tolmačilo ustavno sodišče in to na dva diametralno nasprotna načina, če povzamem bistvo določbe, zdaj za dva tisoč ena je ta določba številka oseminšestdeset skozi osemindevetdeset za leto dva tisoč ena dejala: "Zakonodajalčeva odločitev, da da da da državo financira v celoti le javne šole, katere lahko vpiše svoje otroke, s katere lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, je v polju njegove presoje in zato ni v nasprotju. Za ostale je reklo ustavno sodišče, potem pa pride ta odločba iz leta dva tisoč štirinajst, za katero pravijo tukaj, da je kristalno jasna in da je ni mogoče razumeti tako, kot jo razumejo oni, ampak če se pet let pogovarjamo, pa tako zelo kristalno jasna očitno vendarle ni, ker če bi bila, bi jo res lahko vsi razumeli samo na en način in samo na en način implementirali, zdaj pri pravu je res tako, ne, kot večkrat ponavljamo: pet pravnikov, šest mnenj, ampak pravo prepriča z argumentacijo in jaz sem prebrala obe ustavni odločbi in moram reči, da me je prva argumentacija, neargumentacija v ločenem mnenju ene od sodnic pri drugi odločbi pač bistveno bolj prepričala v odločbi iz leta dva tisoč štirinajst o implementacijo, o kateri se govorimo, je za glasovalo pet sodnikov proti pa štirje, se pravi, govorimo samo o enem sodniku razlike, sodniki, ki so glasovali za, so bili gospod Jan Zobec, ki je bil tudi poročevalec, se pravi, on je pripravil vse gradivo za to ustavno odločbo, gospod Miroslav Mozetič, gospod Mitja Deisinger, gospod doktor Ernest Petrič, magistra Marta Klampfer so glasovali za, tako da bomo vedeli, pa ne bom nič več dodala k temu, ampak, kakorkoli, imamo to odločbo ustavnega sodišča in zdaj kako jo implementirati, če bi bilo tako zelo razumljivo, kot vi pravite, se tudi verjetno ministrstvo s svojimi strokovnimi službami ne bi upalo postaviti na stališče, da bo stoprocentno financiralo samo ta ta ta program, javno veljavni, ostali pa ne, in tudi vi lažete, ke pravite, da je naša država unikum, naša država je do sedaj, do te odločbe ustavnega sodišča, bila povsem skladu z mnogimi drugimi ureditvami v Evropi, to odločbo, to pardon, določbo ustave, ki sem jo prej prebrala, smo do te ustavne odločbe razumeli tako, da imamo javne šole, ki vsem otrokom omogočajo to, kar zahteva ustava, to je, da imajo vsi otroci ne glede na to, kje so doma, v katerem delu Slovenije, kdo so njihovi starši, kakšen je njihov socialni položaj, kakšne posebne potrebe imajo smislu učnih potreb in tako naprej, pravico do dostopa do brezplačne javne šole, naša država pa je šla celo en korak naprej, želimo si obogatitev tega prostora, sofinancirali bomo tudi javno veljavne programe v zasebnih šolah, vendar je odločitev te države, da bomo to sofinancirali samo v petinosemdeset odstotkih, ne v sto procentih, ampak v petinosemdesetih, na ta način bomo omogočili tistim, ki pa poleg te javne šole, ki jo financiramo stoodstotno, hočejo nekaj drugačnega, hočejo nekaj več, hočejo bolj krščansko vzgojo, pri šestih od teh, pri štirih od teh šestih šol gre za pač v šole s krščanskim poudarkom, nič hudega, jaz nimam nič proti temu, pri teh bomo pa financirali petinosemdesetodstotno, in če pogledamo primerjalno, v kolikšni meri bo država financirala osnovnošolsko izobraževanje, je njena suverena odločitev, pravi doktor Telka Hortič Horvat svojem ločenem mnenju, v EU imajo posamezne članice v ustavah določeno brezplačno osnovno izobraževanje tako kot mi, in sicer Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Estonija, Finska, celo Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugalska, Slovaška, Romunija, Španija in tako naprej, Finsko poudarjam, ker je eden najboljših izobraževalnih sistemov, in naprej, kljub temu pa je financiranje zasebnih šol v teh državah praviloma omejeno, praviloma omejeno, za navedene države tudi velja, da na ravni osnovnega izobraževanja delež zasebnih šol znatno manjši kot delež javnih šol, se pravi, mi nismo prav noben unikum, prav nič posebnega nismo, mi smo se pač kot država odločili, zasebne šole so lahko, imajo lahko dodatno ponudbo, bogatijo naš prostor, ampak kot država dajmo majčkeno večji poudarek javnemu in zato so te šole financirane samo v petinosemdeset odstotkih, zdaj, če bo tukaj, upam, da bo zakon sprejet, in upam, da bo sprejet tudi zato, da bo še ena ustavna presoja in da bomo videli, če bo pa tokrat izrecno reklo, ker izrecno to ni reklo očitno ustavno sodišče, da kar izenačimo, popolnoma izenačimo financiranje javnega programa v javnih in zasebnih šolah, to je za nasprotnike tega zakona edina možna rešitev, na noben kompromis drugi niso pripravljeni, kot so že povedali, zame je to po eni strani dobro, prepričana sem namreč, da lahko to ustavno sodišče sprejme povsem drugačno odločitev, takšno, kot jo je tisto dva tisoč ena, in se opredeli, kajti ustavno sodišče ne tolmači starih odločb ustavnega sodišča, ampak tolmači ustavo, in ustava govori samo to, kar sem prebrala, tako da po eni strani mi je to okej, naj sodišče odloči, če bo sodišče še enkrat odločilo, da vse, pač dajmo vse, lahko odloči tudi popolnoma drugače, okej, po drugi strani pa se sprašujem, ali res želimo, državljanke in državljani, poslanke in poslanci, da o najpomembnejših družbenih vprašanjih, o tem, ali ena država daje prednost javnemu pred zasebnim, javnemu šolstvu pred zasebnim, ker to je lahko čisto politična odločitev, ali želimo, da ustavno sodišče o tem odloča, da o tem odloči devet ljudi, včasih pet proti štiri desno, včasih pet proti štiri levo, saj ni važno, ali želimo, da o tem odloča ustavno sodišče. Jaz mislim, da imamo pri nas načelo delitve oblasti, ki pove, kdo sprejema zakonodajo in kdo kroji politiko, in da to ni ustavno sodišče, zato izrazito kot poslanka nasprotujem predlogom, kot je bil a predlog spoštovanega kolega Tonina, da kar ustavno sodišče odloči tam, kjer se mi ne moremo zmeniti, in te lepe besede gospoda Horvata "ponujamo roko, stopimo skupaj, mi smo poslanci vseh, pa dajmo stopiti" - skupaj stopite vi stoprocentno naprej, ne, dajmo stopiti skupaj, mi smo kompromisni predlog, pa ni bilo, ne, poslanec Horvat tudi pravi: "Ne pozabite ne pozabite, poslanci vseh otrok ste, ne, ne samo enih." Tudi jaz pravim: "Glej, ti poslanci ne pozabiti, ne, poslanci vseh ste, tudi vseh tistih, ki menimo, da je javna šola boljša, tako da dajmo to te te razmerja pač obdržati tako, kot so, in še to, to je boj proti svobodi, onemogočiti je potrebno vse zasebno, nikakor ni to boj proti svobodi, pravico imajo ti starši že do sedaj in tudi svobodno izbiro, jaz jim te izbire ne odrekam, v petinosemdesetih odstotkih se naša država odločila, da jim gre tukaj nasproti, pri čemer v mrežo javnih šol po odločbi ustavnega sodišča sodijo javne zasebne šole in tudi šole s koncesijo, ki lahko s koncesijo rešujejo morebitne manke ali ali glede na lokacijo ali glede na posebne pedagoške potrebe in tako naprej, skratka, ustavnosodna presoja in ustavno pravo ni eksaktna veda, gre za argumentacijo, ki lahko prepriča ali pa ne, trčeno, odločba ustavnega sodišča spoštujemo, tudi jaz jih spoštujem, zato se aktivno trudim, da bi tudi ta zakon sprejeli, in odločbo ustavnega sodišča realizirali, argumentacija me je pač prepričala tista prva bolj, to je pa moja pravica, in tudi za konec, za argumentacijo gre tudi pri mnenjih zakonodajno-pravne službe, ne, ene zakonodajno-pravne službe, veste, da niso obvezna, uporabljamo jih vsi po potrebi, če nam pašejo, se nanje sklicujemo, če jih ne, se ne, včasih se mi zdi, da je kakšno mnenje boljše napisalo, tako je pač v življenju, časih je kakšno slabše, ampak dejstvo je, da mene ta argumen tacija pač ni prepričala, "temeljna pomanjkljivost," pravi mnenje zakonodajno-pravne službe, "predloga ZOFI se kaže v strogi usmerjenosti predlagatelja k k uresničitvi zelo ozko opredeljenih ciljev, ki niso sorazmerni širini in naboru predlaganih sprememb ZOFI," - tega stavka sploh ne razumem, če se namreč uresničitev odločbe ustavnega sodišča nanaša le na uskladitev obstoječe zakonske določbe, bi pričakovali, da se v skladu z načelom sorazmernosti tudi predlagane spremembe ZOFI nanašajo le na uskladitev določbe, ki jo je ustavno sodišče spoznalo za protiustavno, se pravi, najprej reče, da temeljna pomanjkljivost, da je preveč usmerjena k uresničitvi zelo ozkih ciljev, pol pa v istem stavku reče, da bi pričakovali, da se bo uresničila samo del, da se bo uresničil samo del, ki se nanaša na ustavno odločbo, pri čemer vsi vemo, in ponavljam še enkrat, da vedno ko se nek zakon odpre, se običajno uredijo še druga vprašanja, ki se nanašajo na to tematiko, tako je bilo vedno v zgodovini parlamentarizma, in mislim, da to ni prav nič narobe, skratka, zame je pomembno, da bi bil ta zakon sprejet, si oporekate, da ustavna odločba ni bila do zdaj realizirana, realiziral jo je minister Pikalo, meni, in stoji s svojim strokovnim timom ministrstva za tem, da je s to odločitvijo odgovoril na dilemo, ki jo je ustavno sodišče izpostavilo, in naj ustavno sodišče še enkrat pove, ali je temu tako, s tem ko ta zakon zopet vrgli, boste onemogočili to ustavno presojo, jo boste onemogočili, in bomo mogli iti v novi novi krog usklajevanj, kjer pa vidite, da ni ne pridemo skupaj že pet let ne vi ne pridemo skupaj, ne, tako da jaz sem bila med tistimi in sem še zdaj, ki zelo obžaluje, da ustavna predlog za spremembo ustave, ki je bil podan v prejšnjem mandatu, ni bil sprejet, ko gre za takšne dileme, je potem sprejem nove ali pa boljše, izboljšane odločbe ustave neka rešitev, ki da vse skupaj na novi imenovalec, ki bolj jasno opredeli voljo ustavodajalca, ustavodajalci ste vi tukaj, ampak zdaj tega pač ni, tako da lahko ta zakon ali sprejmemo in vidimo, kaj bo reklo ustavno sodišče, ali pa spet začnemo jovo na novo, iščemo morda spet kompromis za za novo ustavno spremembo ali pa kompromis, ki pa ni mogoč, ker za vas edini možni kompromis sto sto, kot da ... Sama bom seveda in naša celotna poslanska skupina ta zakon podprla, hvala lepa. Hvala lepa. Repliko ima ...